2009. Vanwege de kritische houding van de burgers in de lidstaten wil het Europees Parlement besluiten om wel kwijting te verlenen, maar dan met een aantal voorbehouden.

Want dit kan echt zo niet langer. Veel fouten worden gemaakt in de lidstaten wanneer zij het EU geld uitgeven. Een vrijwillige nationale beheerverklaring is dan ook volstrekt ontoereikend gebleken. Zijn de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie het met mij eens dat een verplichte nationale beheerverklaring van goede kwaliteit en vergelijkbaarheid een grote stap voorwaarts zou betekenen in het financieel beheer? Wat gaan de Europese Commissie en de Raad doen om hierin werkelijk vooruitgang te boeken?

Op welke termijn beoogt u met maatregelen te komen? De verkiezingen komen eraan, mijnheer de Voorzitter, er heerst in mijn land, Nederland, een grote scepsis die ik niet deel, want wij hebben onze verantwoordelijkheid maar wij moeten scepsis niet voeden.